Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à un moment grave de la construction européenne dans quelques jours, un Conseil européen important, le choix que fera le peuple grec dimanche... Ce moment doit il être celui du pessimisme ou du catastrophisme, sûrement pas! Il doit être celui du volontarisme, de la responsabilité, de la détermination. Le monde nous regarde et nous attend. Je l'ai encore constaté, ces jours ci, de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada et aux États Unis. Au monde qui nous regarde et qui nous attend, nous devons rappeler d'ailleurs que tous les problèmes du monde ne viennent pas de l'Europe. N'ayons pas la mémoire courte, la crise financière n'est pas née en Europe. Elle est bien née aux États Unis avec toutes les conséquences qui continuent.

Soyez lucides et regardez ce que nous faisons depuis deux ou trois ans pour tirer les leçons de ces crises et remettre en ordre le fonctionnement économique, budgétaire, politique de l'Union européenne. Le moment est sans doute venu, Mesdames et Messieurs, de dire notre confiance aussi, comme je le fais devant vous, dans nos institutions et dans notre capacité à prendre les bonnes décisions et à les mettre en œuvre, notre confiance aussi dans la capacité de la Grèce et du peuple grec à tenir sa place et son rôle dans la zone euro et dans l'Union. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sortirons pas de ces crises comme nous y sommes entrés. Nous faisons face à cette crise de confiance, des marchés et, d'abord, des citoyens et nous devons affirmer notre stratégie de sortie de la crise, ouvrir de nouvelles perspectives à court et à moyen terme d'intégration économique et politique au sein de l'Union européenne. Quels sont les problèmes et de quoi avons nous besoin? Nous savons désormais qu'il ne peut y avoir de monnaie unique sans solidarité et sans discipline économique commune. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une Union économique et monétaire renouvelée. Nous avons fait des progrès. Olli Rehn en est l'un des acteurs avec le soutien et la détermination du Parlement européen. Nous savons que la crise financière et la vulnérabilité des banques sont à l'origine des problèmes budgétaires des États et de la crise de l'euro. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin d'aller plus loin et de bâtir cette Union bancaire dont le Président Barroso a parlé, notamment. Qu'il s'agisse de supervision, du single rule book de résolution, nous devons aller au delà de ce qui a été ou de ce qui vient d'être proposé dans les mois passés. Encore faudra t il que les États membres soient volontaires, cohérents et prêts à consentir des efforts, à choisir des solutions réellement européennes. Je pense notamment à la question des garanties de dépôt, qui est actuellement bloquée en deuxième lecture, en raison sans doute d'un manque d'ambition du Conseil. Puis, nous savons enfin que l'Europe doit être construite avec les peuples, et pas sans eux, avec une vraie légitimité démocratique que vous représentez.

Mesdames et Messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'avenir du marché intérieur, qui est la première étape, depuis soixante ans, la première base de la construction politique européenne.

Toutes les réformes actuelles et futures auront plus de chances si le grand marché unique fonctionne mieux. Dans ce débat sur la croissance, ni le Parlement européen, ni la Commission ne sont surpris par tout ce qui se dit depuis quelques semaines.

Et c'est grâce à tous ces efforts conjugués que j'ai pu vous présenter, le 13 avril 2011, l'acte pour le marché unique, avec une ambition d'ajouter cet horizon de croissance et de confiance au delà de la consolidation des finances publiques, de reconstruire les bases de la croissance à partir d'un meilleur fonctionnement du marché unique. Nous avions bien travaillé ensemble. La Commission a finalement produit les douze mesures prioritaires du Single Market Act qui sont maintenant dans le pipeline législatif et, même, pour l'une d'entre elles, la standardisation, on vient de trouver un accord entre le Parlement et le Conseil. J'espère que, dans quelques jours, on trouvera un accord sur une deuxième des douze mesures clés à propos du brevet européen qu'attendent, depuis trente ans, les entreprises européennes. Que devons nous faire de plus, Mesdames et Messieurs, puisque nous ne sommes pas encore dans ce retour de la croissance? D'abord, bien faire fonctionner ce que nous avons déjà décidé dans le cadre du marché intérieur, ce que j'appellerai les quick wins une nouvelle croissance dans les services.

Ils sont à l'origine de la création de près de onze millions d'emplois depuis une dizaine d'années. Si les résultats de la transposition de la directive sur les services sont positifs, alors l'importance de ce texte pour le fonctionnement quotidien de notre marché intérieur exige d'aller plus loin.

Et c'est précisément l'objet de ce partenariat pour une nouvelle croissance dans les services que la Commission a adopté il y a quelques jours. D'abord une mise en œuvre plus ambitieuse de cette directive, l'évaluation par les pairs, par le biais de recommandations Pays dans le cadre du semestre européen dont vous venez de parler et en menant une politique plus stricte et plus volontaire en matière d'infractions avec l'objectif de la tolérance zéro à l'égard des violations claires de cette directive sur les services, et puis l'amélioration d'un outil auquel vous tenez, comme moi même, que sont les guichets uniques. Voilà le premier acte de ce partenariat. Deuxièmement, un meilleur fonctionnement du marché unique des services sur le terrain. Comment? En optimisant les synergies entre les différents instruments du marché intérieur directives sur les services, sur les qualifications professionnelles ou le commerce électronique. Nous avons conduit des tests de performance, comme je vous l'ai déjà dit, pour vérifier comment, dans trois secteurs la construction, les services aux entreprises, qui embauchent en ce moment, et le tourisme la libre prestation de services pourrait mieux interagir avec la mobilité professionnelle, les prestations d'assurance, les possibilités en matière de commerce électronique. Enfin, nous voulons garantir les bénéfices de la directive pour les consommateurs en nous attaquant aux discriminations qui affectent les destinataires de services en raison de leur nationalité et ou de leur lieu de résidence. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés, au delà de la directive sur les services, de l'économie des services, je crois que nous devons être plus ambitieux. C'est aussi l'objet de ce texte très opérationnel que la Commission a adopté, il y a quelques jours, pour la gouvernance du marché intérieur. Ce n'est pas une préoccupation technocratique. Vous pouvez compter sur moi.

Elle porte atteinte au principe de concurrence sur le territoire de l'Union, elle crée des déséquilibres d'un pays à l'autre et elle prive aussi les citoyens de leurs droits. Voilà pourquoi nous voulons nous assurer de la bonne mise en œuvre de tous les textes du marché unique.

La Commission vient donc d'adopter cette communication pour une nouvelle et une meilleure gouvernance en appelant les États membres, le Parlement, le Conseil, la Commission et nos propres services à nous engager pour plus d'efficacité. Trois axes vont nous mobiliser dans notre travail d'abord une action ciblée dans les secteurs qui ont un fort potentiel de croissance, bien sûr les services et les services financiers dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi les industries de réseau transport, énergie, marché numérique. Pour chacun de ces secteurs, nous avons identifié les mesures législatives clés sur lesquelles la Commission, avec les États membres, s'engage à redoubler d'efforts pour une bonne application rapide, correcte, par exemple, une assistance renforcée à la transposition et le recours aux évaluations mutuelles. Dans ces secteurs, nous voulons voir des résultats rapides et nous appliquerons le principe de la tolérance zéro pour les retards de transposition de nos législations. Si les problèmes persistent, nous nous engagerons alors à traiter ces cas d'infraction avec toute la rapidité nécessaire.

Nous mesurerons alors les performances des États membres à travers des benchmarks et le naming and shaming et là où il y aura des dysfonctionnements, nous ferons des mesures complémentaires et des recommandations par pays. Troisième et dernier axe, Monsieur le Président un marché unique au service des entreprises, des citoyens. Mieux légiférer, mieux utiliser les outils informatiques, le portail l'Europe est à vous, mieux faire fonctionner SOLVIT et puis, enfin, encourager les centres de marché unique dans chaque État membre. Voilà, je dis quelques mots en conclusion d'un sujet qui va nous mobiliser dans les semaines qui viennent et je sais que le président Malcolm Harbour, que je remercie, y est très attaché c'est la deuxième étape du Single Market Act que nous préparons pour la fin de l'été, de telle sorte que le vingtième anniversaire de ce marché unique ne soit pas nostalgique ou mélancolique, comme je le dis souvent, mais proactif. Nous allons préserver les atouts de la version initiale du Single Market Act l'économie sociale de marché compétitive. Les quatre mots sont importants. Ils sont bien traduits par les douze leviers de croissance que nous avions choisis ensemble. Douze propositions nouvelles qui seront porteuses de croissance et d'emploi, qui traiteront notamment de secteurs où le marché unique n'existe pas encore correctement ou complètement, l'énergie, les transports, les services, et qui veilleront, enfin, à la cohésion sociale et territoriale dont je viens de parler.